herra forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um staðfestingu alþingis á bráðabirgðalögum um breytingu á lögum um viðlagatryggingu íslands númer fimmtíu og fimm nítján hundruð níutíu og tvö með síðari breytingum eins og þingheimi og raunar allri þjóðinni er kunnugt reið mjög harður jarðskjálfti yfir suðurland þann tuttugasta og níunda maí síðastliðinn þetta var með hörðustu skjálftum sem hér hafa lengi komið eða sex komma þrjú stig á richter og það varð því miður mikið tjón á innbúi og heimilum þúsund einstaklinga svo er góðu fyrir að þakka að það varð ekkert tjón á fólki sem heitið gæti fljótlega eftir að áhrif skjálftans komu í ljós komu fram ábendingar frá þeim sem áttu um sárt að binda af skjálftans völdum að eigin áhætta þeirra sem tryggðu lausafjármuni sem bæta skyldi hjá viðlagatryggingu íslands væri óeðlilega há miðað við það sem gerist hjá vátryggingafélögum á markaði þegar þetta var skoðað kom í ljós að líklegt var að að þessu leyti gæti munurinn verið allt að áttfaldur í sumum tilvikum og fjórfaldur hjá öðrum munurinn var greinilega mjög mikill þarna í ljósi þess að það er mjög skýrt kveðið á um eigin áhættu í lögum sem þá giltu þá var ekki mögulegt þrátt fyrir góðan vilja að lækka eigin áhættu þess sem vátryggði hjá viðlagatryggingu nema með breytingu á lögunum eins og ég sagði áðan varðaði það þúsundum heima það tjón á lausafjármunum sem varð og þess vegna þótti ekki annað fært en grípa til þess að breyta með lögunum með útgáfu sérstakra bráðabirgðalaga að öðrum kosti hefði uppgjör tjónsbóta hugsanlega getað tafist með tilheyrandi neikvæðum afleiðingum fyrir þá íbúa suðurlands sem urðu fyrir tjóni í jarðskjálftanum

er ákvæði í stjórnarskránni sem gerir það kleift að grípa til ráða ef mjög brýna nauðsyn ber til ég geng þess heldur ekki dulinn að í sölum hins háa alþingis hafa staðið deilur og stundum illvígar um það með hvaða hætti bæði þessi ríkisstjórn og fyrri ríkisstjórnir hafa beitt þessu ákvæði ég tel hins vegar að þau tilvik sem við höfum stundum rætt á alþingi séu svo allt öðruvísi heldur en þetta og ef ég mætti orða það svo lítilfjörlegri miðað við þetta sem þarna gerðist að ég tel að það hafi verið fyllilega réttlætanlegt að grípa með þessum hætti til tafarlausra ráðstafana ég ætla aðeins herra forseti að reifa þau ákvæði sem var breytt með bráðabirgðalögunum og ég legg fyrir háttvirta alþingi að staðfesta í tíundu grein laganna um viðlagatryggingu íslands er kveðið mjög skýrt á um eigin áhættu vátryggðs

er eigin áhætta um fimm prósent af hverju tjóni en þó aldrei lægri en fjörutíu þúsund krónur þegar um var að ræða tjón á húseignum og lausafé sem er brunatryggt en sömuleiðis kemur þar fram að fjárhæðin skuli umreiknast til samræmis við gildandi vísitölu byggingarkostnaðar á hverjum tíma ef fjárhæðin sem ég nefndi áðan er umreiknuð með þessum hætti þá kemur í ljós að megináhætta miðað við fyrsta apríl síðastliðinn var áttatíu og fimm þúsund krónur hún er sem sagt mörgum sinnum hærri heldur en hjá vátryggingarfélögum þar sem skoðun leiddi í ljós að hún var tíu til tuttugu þúsund krónur þegar um var að ræða tjón á ýmsum stærri mannvirkjum í eigu ríkis og sveitarfélaga og þau mannvirki geta háttvirtir þingmenn séð talin upp í annarri málsgrein fimmtu grein laganna eins og þau stóðu hér er um að ræða hitaveitur vatnsveitur og hafnarmannvirki þá var lágmarksfjárhæð eigin áhættu fjögur hundruð þúsund krónur en upp reiknuð upphæð miðað við fyrsta apríl átta hundruð fimmtíu þúsund í fyrstu grein bráðabirgðalaganna er kveðið á um að eigin áhætta vátryggðs skuli vera fimm prósent af hverju tjóni en þó ekki lægri fjárhæð en tuttugu þúsund í tilfelli lausafjármuna og áttatíu og fimm þúsund vegna húseigna ennfremur að eigin áhætta vegna mannvirkja sem falla undir þá málsgrein fimmtu grein laganna sem ég reifaði hérna áðan verði átta hundruð fimmtíu þúsund krónur þá er sömuleiðis í annarri málsgrein fyrstu grein bráðabirgðalaganna kveðið á um það að ráðherra sé heimilt að hækka lágmarksfjárhæðir eigin áhættu með reglugerð og þar með er afnumin sú binding sem núna er að finna í lögunum við gildandi vísitölu byggingarkostnaðar á hverjum tíma til þess að hægt væri að ná því eindregna markmiði sem ég held að allir hafi deilt sem að málinu komu af ríkisins hálfu bæði ríkisstjórn og alþingi að bæta tjónþolum með sanngjörnum hætti þá bar brýna nauðsyn til að gera breytingu á lögum um viðlagatryggingu íslands án tafar og það var gert með bráðabirgðalögum auk þess er síðan í annarri grein laganna kveðið á um að þau skuli taka til tjóns sem hafa orðið frá tuttugasta og fimmta maí tvö þúsund og átta háttvirtum þingmönnum til upplýsingar get ég þess að samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef aflað mér í dag þá höfðu þann tuttugasta og áttunda ágúst borist þrjú þúsund sjö hundruð áttatíu og fimm tjónstilkynningar og þær skiptust þannig að tvö þúsund og áttatíu eru vegna íbúðarhúsa en tvö þúsund tvö hundruð tuttugu vegna tjóns á innbúi þá höfðu sömuleiðis borist hundrað sjötíu og fimm tilkynningar um tjón á atvinnuhúsnæði það er hundrað sextíu vegna tjóns á lausafé og síðan höfðu borist tilkynningar um hundrað áttatíu tjón á sumarhúsum af hálfu tryggingafélagsins hafa níu hundruð sjötíu og sex eignir verið skoðaðar átta hundruð þrjátíu milljónir verið greiddar í bætur vegna innbústjóna átta hundruð tuttugu og tvær milljónir vegna þrjú hundruð og fjórtán fasteignatjóna enn standa út af uppgjör vegna tvö hundruð og tveir fasteignatjóna sem mér er tjáð að sé rétt ólokið það er svo rétt að geta þess líka að hæstvirtur viðskiptaráðherra björgvin g sigurðsson hefur þegar sett í gang nefnd sem er falið það hlutverk að semja frumvarp til nýrra laga um viðlagatryggingu nefndinni er ætlað að hraða starfi sínu með þeim hætti að unnt verði nú þegar í haust að leggja fram frumvarp sem er afrakstur af starfi nefndarinnar þá hefur forsætisráðherra sömuleiðis skipað nefnd sem hefur það hlutverk að meta hvernig skuli fara með ótryggð tjón einstaklinga og fyrirtækja og sömuleiðis hvernig skuli haga fjárhagslegum stuðningi við sveitarfélög meðal annars vegna endurreisnarstarfsins þetta herra forseti er í stuttu máli sú greinargerð sem ég hef að flytja fyrir því frumvarpi sem hér er lagt fram þar sem óskað er staðfestingar alþingis á bráðabirgðalögunum og ég legg til að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til háttvirtrar viðskiptanefndar